að það eru vonbrigði að ekki skuli reynt að ná samkomulagi um fyrirkomulag þingfunda hér í þessu máli og ramma inn þessa umræðu vegna þess að það er augljóst að það fer betur á því fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra að mæla fyrir sinni þingsályktun á morgun ég held hins vegar að það sé fullt tilefni til þess í ljósi þeirra mótmæla sem komið hafa frá aðilum vinnumarkaðarins frá samtökum iðnaðarins frá stórum fyrirtækjum á borð við ccp marel össur þeim miklu áhyggjum sem þær þúsundir manneskja sem koma hérna saman fyrir utan þinghúsið á hverjum degi núna undanfarið er að lýsa að menn setjist niður í forustu stjórnmálaflokkanna ásamt með aðilum vinnumarkaðarins og reyni að finna lausn á þessu máli sem allir geti við unað frekar heldur en ljúka því í því mikla ósætti sem það er